Monsieur le Président, la situation en Amazonie est catastrophique, mais le fléau de la déforestation est mondial, il ne concerne pas seulement l'Amazonie. Depuis juillet, par exemple, l'Indonésie brûle aussi dans un silence insoutenable. Ce n'est pas seulement à coup d'accords commerciaux que nous lutterons contre cette déforestation massive et encore moins s'ils ne comportent aucune mesure contraignante, comme avec le Mercosur.

Il faut des années pour conclure un accord commercial et le mettre en vigueur.

L'aide au développement est un levier plus efficace à court terme. Elle pourrait être mieux utilisée, notamment comme moyen de pression sur les États qui ferment les yeux sur la déforestation. Je voudrais enfin penser aux agriculteurs qui n'ont souvent guère le choix que d'étendre leurs cultures sur la forêt. Aidons les à changer les comportements, en s'assurant que les pratiques vertueuses leur fournissent une rémunération décente.